frú forseti ég mæli hérna fyrir tillögu til þingsályktunar um heimild til handa ríkisstjórn íslands að fullgilda fyrir hönd íslands fríverslunarsamning milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og lýðveldisins kólumbíu sem voru undirritaðir í genf tvö þúsund og átta tuttugasta og fimmta nóvember og samhliða var líka leitað heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamning milli íslands og lýðveldisins kólumbíu sem var undirritaður á þeim sama degi eins og háttvirtir þingmenn muna var þessi tillaga lögð fram hér áður á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi hún hlaut þá ekki afgreiðslu hún er núna lögð fram aftur með smávægilegum breytingum sem lúta að því að það eru tilgreindar nokkrar óunnar landbúnaðarvörur sem ísland fellir niður tolla á samkvæmt landbúnaðarsamningi íslands og kólumbíu þessi samningur við kólumbíu er mikilvægur til þess að bæta aðgang fyrirtækja í efta ríkjunum þar á meðal íslenskra fyrirtækja að markaðnum í kólumbíu eins og menn hugsanlega vita er kólumbía eitt f þeim ríkjum sem hefur hafa náð sér verulega á legg í suður ameríku og hefur verið spáð töluverðum framgangi á efnahagssviðinu nú þegar horfur allar í landinu eru miklu friðvænlegri en þær voru áður þarna er á framtíðina að sækja og þessi samningur mun draga úr eða í sumum tilvikum afnema með öllu viðskiptahindranir og sannarlega mun hann bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja í efta ríkjunum í kólumbíu efta ríkin hafa núna gert tuttugu og tvö fríverslunarsamninga við ríki eða ríkjahópa ef þessi samningur er meðtalinn í tengslum við þessa samninga hafa yfirleitt verið gerðir sérstakir tvíhliða samningar á millum einstakra efta ríkja og viðkomandi ríkis eða ríkjahóps um verslun með óunnar landbúnaðarvörur á undanförnum fjórum árum hafa árleg verðmæti á útflutningi til kólumbíu sveiflast töluvert eru á bilinu sextán til fjörutíu milljónir króna og hafa næstum eingöngu verið sjávarafurðir sem menn flytja þangað út innflutningur frá kólumbíu hefur líka verið sveiflukenndur á þessu tímabili hlaupið frá fimmtíu og fimm og upp í þrjú hundruð milljóna króna kaffi kólumbía er fræg fyrir kaffi grænmeti og ávextir sem eru mikilvægustu vörurnar fríverslunarsamningurinn sjálfur kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þannig munu tollar á helstu sjávarafurðum og iðnaðarvörum frá íslandi falla niður frá gildistöku samningsins eða að loknu aðlögunartímabili sem eru fimm til tíu ár eftir því hvaða varningur á í hlut núna eru tollar við innflutning á sjávarafurðum til kólumbíu allt að tuttugu prósent þannig að það má segja að með niðurfellingu þessara tolla skapar samningurinn forsendur fyrir aukin viðskipti með sjávarafurðir þessi fríverslunarsamningur er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga og

innkaup og sömuleiðis ákvæði um hvernig leysa beri ágreiningsmál sem stofnast landbúnaðarsamningurinn á milli íslands og kólumbíu er viðbótarsamningur og hann er gerður með vísan til fríverslunarsamnings efta ríkjanna við kólumbíu verslun með óunnar landbúnaðarvörur fellur undir landbúnaðarsamninginn og hann kveður á um að tollar á tilteknar landbúnaðarvörur verði lækkaðir eða felldir niður kólumbía mun meðal annars fella niður tolla á vatn og lifandi hross frá gildistöku samningsins en tollar á íslenskt lambakjöt falla að fullu niður að loknum tíu ára aðlögunartíma ísland mun líka fella niður tolla á ýmsar tegundir lifandi plantna eins og til dæmis ákveðnar tegundir matjurta jólatré og líka á ávaxtasafa þarna er um að ræða svipaðar tollaívilnanir og í samningum íslands við evrópusambandið eins og þeir þingmenn muna sem fjölluðu um málið í fyrra í utanríkismálanefnd risu nokkrar viðbárur við samningnum ástæðan var sú að verkalýðsfélög á alþjóðavísu höfðu gert athugasemdir við háttsemi kólumbískra stjórnvalda gagnvart

var deilt á kólumbísk stjórnvöld fyrir að stuðla ekki nægilega að rétti manna til þess að stofna verkalýðsfélög og þá er frá því að greina að frá því að ég lagði þennan samning síðast fyrir hefur kólumbía verið tekin

þetta eru þættir sem háttvirtri utanríkismálanefnd getur grandskoðað við umfjöllun málsins þegar það kemur til hennar ég legg til virðulegi forseti að þegar